Ausstiegsvertrag hinein. Dieser Ausstiegsvertrag ist Bedingung dafür, dass eine Übergangsregelung kommt oder dass überhaupt ein Handelsvertrag abgeschlossen werden kann. Deswegen bitte ich, hier nicht herumzuspielen.

Bei dieser Vereinbarung ist Vertrauen entstanden. Dieses soll nicht zerstört werden.

Deswegen ist es notwendig, dass am Anfang dieser Verhandlungen das Vertrauen auch eingehalten wird und nicht wieder durch interne Diskussionen in Großbritannien zerstört wird. Die Europäische Union ist stark, weil sie einig war, und deswegen wird sie auch in den nächsten Monaten einig sein.